de société. Une femme est à la tête de la Commission européenne. Une commissaire européenne se consacre exclusivement à la promotion de l'égalité et le Parlement européen dispose d'une ample majorité sur le sujet. Toutes les étoiles semblent alignées. Cependant, nous regrettons le fait qu'en 2020, le Conseil n'ait toujours pas de formation dédiée à l'égalité. Les ministres de l'agriculture, de la pêche, de l'emploi se réunissent périodiquement alors que les ministres en charge de l'égalité n'ont pas de forum spécifique pour